Señor presidente, yo quiero, en primer lugar, decirle a la señora del Partido Popular qué hay cosas con las que no se juega. Y no se juega con el daño de las familias que han sufrido las riadas en estos meses en España. Y no se juega con el daño de los comerciantes que han estado teniendo que limpiar el barro de sus comercios y que todavía los siguen sin poder abrir. Y hablo no solamente de los casos de Valencia, de Murcia, de Baleares, de Castilla y León o de Castilla La Mancha.

Por lo tanto, estamos hablando de un cambio trascendental que tiene que adoptar la Unión Europea. Con el cambio climático hemos visto que hemos ido por detrás en la política del nuevo futuro, y tenemos que tener en cuenta una cosa tenemos que dar respuestas. Porque claro que el Gobierno de España ha estado allí, como han estado nuestros concejales, nuestros alcaldes y todos los vecinos de nuestros pueblos. Pero también la Unión Europea tiene que dar respuestas. Y, por eso, es muy importante que el Fondo de Solidaridad se modifique, que se actualice y que se creen nuevos mecanismos desde la Unión Europea para dar respuestas y ayudar a todos nuestros ciudadanos.